frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um aukatekjur ríkissjóðs með frumvarpi þessu er í fyrsta lagi lagt til að ákvæðum laganna um þinglýsingargjald verði breytt á þann hátt að

og þrjú nítján hundruð áttatíu og fimm um greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga í öðru lagi er lagt til að heimilt verði að taka gjald fyrir útgáfu leyfisbréfs til leikskólakennara til samræmis við það sem gert er við útgáfu leyfisbréfs til grunnskóla